Domnule președinte, securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene este fundamentală și statele membre au responsabilitatea de a și proteja cetățenii. Pentru a îmbunătăți sistemele de informații Schengen, statele membre și Europol trebuie să aibă o colaborare mai strânsă și un schimb de informații consistent, iar acest sistem este soluția. Sistemul comun de informații este în vigoare în toate cele 28 de state membre, inclusiv în România. Uniunea Europeană se poate bucura de rolul activ pe care îl are România, o țară care împărtășește informații prin aceste sisteme comune. România a căpătat dreptul de aderare la spațiul Schengen când a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, iar acest lucru nu mai trebuie întârziat prin inventarea unor varii motive de alte state membre. Inclusiv în discursul său de astăzi, președintele Juncker a susținut că, până la finele mandatului său, România va face parte din spațiul Schengen.